Spoštovani. Poslanska skupina SDS je osmega enajstega dva tisoč osemnajst v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o dohodnini. Z njim predlaga znižanje stopnje po dohodninskih razredih in zvišanje splošne olajšave. Podoben predlog je SDS vložila že lani, vendar ga je državni zbor na redni januarski seji letos ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. V poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona ne bomo podprli zaradi načina dela predlagatelja. Zakon bi moral biti obravnavan v kontekstu paketa celovite davčne reforme, ne pa, da je ponovno vložen tik pred iztekom proračunskega leta, v mesecu novembru z rokom veljave prvi prvi dva tisoč devetnajst. Nobena resna davčna reforma oziroma popravki davčne zakonodaje s tako velikimi finančnimi posledicami se ne morejo sprejeti in uveljaviti v tako kratkem času. Poleg tega pa je državni zbor na oktobrski izredni in novembrski redni seji zavrnil že dve noveli zakonov iz tako imenovane SDS-ove davčnega paketa. Že samo dejstvo, da so bili omenjeni predlogi zakonov vloženi in obravnavani v različnih terminih, kaže na to, da predlagatelj s tem zasleduje predvsem medijski učinek. S tem pristopom vladi lahko večkrat očita, da ne zasleduje načela pravičnosti in razumne oziroma zmerne obdavčitve posameznih subjektov. S tem pa širi zmotno prepričanje, da je Slovenija ena izmed davčno najbolj neprijaznih držav, čeprav primerjalni podatki kažejo povsem drugo sliko. Omenjene primerjave kažejo le na to, da je Slovenija, da Slovenija odstopa od povprečja evropskih držav zaradi obremenitve dela ter obremenitve kapitala in premoženja. S takšnim načinom obravnave predlagatelj tudi lažje prikrije nesorazmerne posledice za javne finance. Finančne posledice predlagane davčne reforme namreč znašajo skoraj eno milijardo evrov oziroma toliko manj javnofinančnih prihodkov. SDS jih sicer zanika oziroma ocenjuje zelo pavšalno. V Stranki modernega centra opozarjamo, da si Slovenija vsekakor ne more še enkrat privoščiti napake davčne reforme iz mandata dva tisoč štiri-dva tisoč osem, ko je bil v imenu razbremenitve gospodarstva odpravljen davek na izplačane plače. Ta ukrep se je odrazil zgolj v proračunskem primanjkljaju in izpadu petsto milijonov evrov javnofinančnih prihodkov, ne pa v povečanju konkurenčnosti gospodarstva. Ob tem bi radi opozorili tudi na nedoslednost SDS-a, ki se v javnosti vseskozi izpostavlja kot zagovornik javnofinančne vzdržnosti. V kolikor bi državni zbor sprejel celoten davčni paket SDS, bi se državi, državni proračun znašal, znašel v primanjkljaju, daleč od zahtevanega enega odstotka presežka, ki ga slednja zahteva ob obravnavi sprememb odloka za pripravo proračuna sektorja države za obdobje dva tisoč osemnajst do dva tisoč dvajset. V tem obdobju načrtuje presežek v višini nič cele tri odstotka bruto domačega proizvoda. Zgolj sprejem SDS-ove novele zakona o dohodnini bi zaradi znižanja javnofinančnih prihodkov v celoti izničil ukrepe, ki so bili nedavno sprejeti z novelo ZIPRS dva tisoč osemnajst-dva tisoč devetnajst, in sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Predlagana novela bi zaradi izpada javnofinančnih prihodkov v višini tristo šestindvajset milijonov evrov narekovala nadaljevanje varčevalne politike, poslabšala javnofinančni položaj občinam oziroma izničenje dogovora o o povprečninah, posegla bi tudi v socialni dialog in javnim uslužbencem v javnem sektorju odrekla pravico, da imajo od višje blaginje več tudi tisti, ki skrbijo za naše zdravje in izobrazbo, prepričala, preprečila bi izboljšanje položaja zaposlenih v javnem sektorju, poslabšala bi položaj starejših oziroma onemogočala povišanje regresa za upokojence, posegla bi v socialne transferje ranljivih družbenih skupin in še in še bi lahko naštevali. Zato je za nas nesprejemljiva. V poslanski skupini Stranke modernega centra se zavedamo, da Slovenija odstopa od povprečja evropskih držav zaradi obremenitev dela, obremenitev kapitala in premoženja. Zato naš čaka celovita davčna reforma. Vendar pa se moramo priti pričetkom sprejemanja ukrepov jasno dogovoriti, kaj želimo z njo doseči, kaj smo sposobni izvesti in kaj pripravljeni sprejeti. Skleniti moramo tudi dogovor o s socialnimi partnerji. V poslanski skupini Stranke modernega centra zagovarjamo in podpiramo pristop ministra za finance, ki je že večkrat javno napovedal celovito davčno prestrukturiranje, ki bo zagotavljalo stabilno financiranje javnofinančnih politik. Znotraj prenovljenega davčnega sklopa pa tudi dobro zasnovan dohodninski sistem. V SDS kot stranki, ki je vodila že dve slovenski vladi, bi se morali že zaradi slednjega zavedati, da je davčno prestrukturiranje preveč zahtevno, da bi se ga lahko lotili na takšen predlagan način. Ni se nam potrebno ponovno učiti na napakah, preveč stanejo. Hvala lepa.